Herr Präsident, Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich möchte mich herzlich bedanken für ihre Arbeit. Ich habe oft gehört, die letzten fünf Jahre waren nicht so leicht für den Klimaschutz. Das stimmt sicherlich. Aber wer sagt, es lag an der Kommissarin, der sollte sich mal vorstellen, was passiert wäre, wenn wir eine weniger engagierte, nicht so starke Kommissarin gehabt hätten. Also Herzlichen Dank, Connie, für Dein engagiertes Arbeiten. Du hast den Klimaschutz in der Europäischen Union und weltweit am Leben gehalten. Das war eine große Leistung in den schwierigen Zeiten. Die nächsten 15 Monate werden entscheidend sein für den Fortschritt im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel. Der Gipfel diese Woche wird ein erster Schritt sein. Aber bei aller Wichtigkeit sollten wir auch nicht zu viel erwarten. Die große Lösung wird natürlich nicht am Freitag kommen.

Er hat gesagt, er glaubt auch, dass die erneuerbaren Energien in einigen Jahren kosteneffizient und wettbewerbsfähig sein werden. Aber im Moment haben wir da noch ein großes Kostenproblem.

Ich glaube, das ist ein gutes Signal, auch für die internationalen Verhandlungen.